Hvala za besedo, predsedujoči. Skrajna desnica bi rada imela referendum o beguncih, kar je popolnoma absurdno, abotno, kot da imamo lahko referendum o dejstvih. Ker migracije so dejstvo, ne glede na to, kaj si o njih mislimo. Vselej so bile, vselej bodo. Kar pa je specifika modernih migracij, pa je, in kar jim je vsem skupno pa je, da jih poganja kapitalizem. Poganja jih kapitalizem, in sicer v treh temeljnih oblikah. Najbolj običajna, v javnosti izpostavljena oblika so vojne. Vojnoindustrijski kompleksi, zveza Nato, geopolitični interesi pustošijo po državah tretjega sveta, iz katerih sedaj prihajajo begunci v severnejše, bolj razvite države. Ljudje iz svojih matičnih držav globalnega juga bežijo tudi zaradi ekonomskega opustošenja, ekonomskega opustošenja, ki mu načelujejo zahodne korporacije, zahodne multinacionalke, ki izčrpavajo naravne vire teh držav po Afriki, po Latinski Ameriki, po Jugovzhodni Aziji, izčrpavajo človeške vire teh držav in navsezadnje grdo svinjajo naravo in okolje. Tretji razlog, ki se nam približuje v ne več tako zelo oddaljeni bodočnosti, pa je podnebni beg. Ravno zaradi ekonomskega opustošenja, pa tudi zaradi svoje lege, so ravno države globalnega juga tiste, ki so, na okoljske spremembe, na podnebne spremembe najbolj občutljive. In, ne samo te države, počasi se je se bo človeštvo znašlo v situaciji, ko bomo imeli na globalni ravni slabo letino, prvo leto, to bo šlo še nekako skozi, pa bomo imeli slabo letino naslednje leto in kar naenkrat bomo priča globalni lakoti. Na lokalni ravni držav globalnega juga so seveda učinki vseh teh procesov še toliko bolj izraziti in hitrejši. Lahko že sedaj pogledamo, kakšna je, recimo, agrarna tipika, marsikatere ot teh držav. Ko pride zahodna korporacija, zakupi za polovico države tega ozemlja, zato da tam prideluje neke rentabilne kulture, ki jih prodaja na zahod. Lokalno prebivalstvo tam dela za pest riža ali pa še to ne. In medtem ko izvažajo primarne kmetijske proizvode, sami tolčejo lakoto. To, gospe in gospodje, so vse simptomi kapitalizma. In tri oblike, trije motorji globalnih, modernih migracij. Nočete beguncev na svojih mejah, prav, potem pa dajmo na referendum kapitalizem ali v omiljeni različici. Vsaj slovensko sodelovanje pri vojaškoindustrijskem kompleksu in pri zvezi Nato, ki je, kot rečeno, eden izmed treh pogonskih stebrov modernih globalnih migracij. V Levici vas pozivamo tukaj in zdaj ponovno, podpišite z nami zahtevo po izstopu Slovenije iz zveze Nato in po odpovedi ena cela dve milijarde evrov težkih vojnih nabav, ki so namenjeni teroriziranju globalnega juga, da se lahko slovenski fantje in dekleta v uniformah vozijo kot pomožne okupacijske čete ameriške in drugih zahodnih vojska, po Afganistanu, po Maliju in še kje. Pa bomo največ naredili tukaj in zdaj, hipno zato, da se obseg globalnih migracij zmanjša. Ampak počnete v vrstah skrajne desnice prav nasprotno. Podpirate vojaškoindustrijski kompleks, podpirate korporativno plenjenje, pa ne samo globalno korporativno plenjenje po državah državah globalnega juga, podpirate korporativno plenjenje pri nas, v Republiki Sloveniji. Zanikate podnebne spremembe in si želite v Slovenijo privabiti umazano industrijo s tem, ko se postavljate ob bok Višegradu. Torej, da se slovensko gospodarstvo konstituira na osnovi socialnega dampinga, okoljskega dampinga, nizke dodane vrednosti in odvisnosti od zahodnih centrov moči. Da slovensko gospodarstvo ostane oziroma še bolj ponikne v pozicijo podizvajalca. Skratka, ravno vi, skrajna desnica, SDS, ki danes zahtevate ta absurdni referendum o migracijah, aktivno podpirate vse politike, ki globalne migracije v tem velikem obsegu šele ustvarjamo. Pravite, da vas zanima ureditev migracij in osrednjo torišče vašega argumenta je razlikovanje med legalnimi in nelegalnimi migracijami. Na to je potrebno odvrniti z dvema točkama. Prva točka je naslednja. To, kar je legalno, ni nujno prav, to, kar je prepovedano, ni nujno narobe. Suženjstvo je bilo svoj čas prepovedano. Otroško delo je bilo svoj čas dovoljeno. Pardon, prej sem rekel suženjstvo je bilo prepovedano, suženjstvo je bilo dovoljeno in zavarovano z zakoni, otroško delo je bilo svoj čas dovoljeno in zavarovano z zakoni in še in še. A to pomeni, da je suženjstvo prav pravilno, pravično? To pomeni, da je otroško delo, ker je bilo nekoč zakonito, tudi neka praksa, ki ji moramo slediti. Ne in še enkrat ne. Država, zakoni niso mera in metrika morale, etike tega, kar je prav. In drugi odgovor, ki se mogoče bolj neposredno nanaša na stališča SDS-a, njih v resnici ne zanima urejanje migracij. Njih zanima uporaba, zloraba migracij, nekega spontanega strahu med slovenskimi državljankami in državljani za podpihovanje svoje lastne ideološke agende, zgrajene na rasizmu, in to je vse, kar se skriva v vseh teh trideset in nekaj debatah na temo migracij, ki jih je do zdaj sprovedel SDS. Običajni rasizem. Saj, lahko poveste direktno in lahko poveste po pravici, kot se sami hvalite, da to počnete. Pač niso vam všeč ljudje, ki imajo temnejšo barvo kože, kot jo imate vi. To je to. Zdaj, če ta rasizem, to ksenofobijo križamo še z malo širšimi politikami in slogom, ki jih parlamentarna skrajna desnica educira, kaj dobimo. Dobimo fake newse, dobimo serijo protidemokratičnih ukrepov, ukinjanje državljanskih svoboščin, sabotažo človekovih pravic, nadzor nad aspekti življenja vseh posameznikov, posameznic in to znotraj te države, ne izven, ne, ne. Pa veste, kaj sem vam ravnokar opisal, ne? Opisal sem vam fašizem. In to je to, s čimer imamo zdaj opravka. Ne samo rasizem, v razpravi o migracijah, je zelo slabo zamotan fašizem, ali kot se zdaj moderno reče v primeru Orbána, denimo, neliberalna demokracija. Kaj pomenijo te politike za slovenske državljanke in državljane, čeprav so merjene in propagirane in usmerjene proti prišlekom, ki iščejo zatočišče. Ponovno bom posegel po Viktorju Orbánu, bom posegel po Madžarskem, po Madžarski. V Madžarski se dogajajo, pa so se pred kratkim dogajali veliki protesti zaradi delavske zakonodaje, ker je Orbánova fašistoidna vlada prinesla na, na parlamentarno mizo zakon in je bil pol tudi sprejet, ki so mu tamkajšnji sindikati rekli kar sužnjelastniški zakon, ki omogoča, da nadure ostajajo tri leta neplačane, in ki omogočajo, da neki zaposleni nabere do štiristo nadur v enemu letu. Skratka, brutalne prakse izkoriščanja. Si predstavljate, da pri nas delate v neki fabriki, delate v štacuni, ma kjerkoli že, naredite toliko pa toliko nadur, potem pa vaš delodajalec, kapitalist, teh nadur ne izplača tri leta? Ne. In to je prihodnost, ki jo zagovarja, ki jo predstavlja SDS, pa jo maskira, pa jo skriva za ljudmi temnejše barve polti. Imejte to v mislih, ko slišite skrajno desnico govoriti o slovenskem narodu. O čem oni pravzaprav govorijo, ko govorijo o slovenskem narodu? Govorijo o tujih korporacijah, ki bi jim kar podarili slovensko industrijsko baro bazo. Govorijo o tajkunih, ki so jih ustvarili. Govorijo o privilegijih bogatih. Zagotovo pa ne govorijo o delavskih pravicah, o delavskih plačah in o blaginji velike večine državljank in državljanov. Zakon o prevzemih, to je bilo storjeno za časa prve Janševe vlade. To je tisti zakon, ki je šele omogočil oblikovanje tajkunov in izropal slovensko industrijsko verigo za milijarde in milijarde evrov, ki so se nato prelili v slabe kredite, v slovenske banke in na koncu v žepe vseh državljank in državljanov, ker je iz teh kreditov nastala bančna luknja. Toliko je vam do blaginje slovenskih državljank in državljanov. Najprej ste naredili tajkune, potem ste te tajkune reševali z njihovim, z našim denarjem. Ali pa zadnji primer, zakon o minimalni plači, ki smo ga po štirih letih izborili v Levici. Kdo tega zakona ni podprl? Prav teli gospodje, ki danes trdijo, kako silno se jim gre za narod. Hvala.